Señor presidente, que la proposición tiene sentido, pero creo que debería circunscribirse a cuál es el objeto concreto de la proposición.

Yo lo que entiendo es que es importante que tomemos en consideración que el problema se llama como se llama, que es el Plan de Acción Integral Conjunto. Y, por lo tanto, lo que pediría es que el proceso —dijéramos, la resolución o el debate— fuera sobre la protección a las empresas europeas para preservar el Plan de Acción Integral Conjunto. Ese es el problema y no la generalidad.